Panie Przewodniczący! Będąc członkiem komisji do spraw terroryzmu, zwracam uwagę na istniejące liczne podkreślam liczne luki prawne dotyczące bezpieczeństwa obywateli w Unii Europejskiej. Cieszę się, że dzisiaj jedna z tych luk zostanie zlikwidowana. De facto będziemy głosować nad dwoma wnioskami ustawodawczymi w tej sprawie, w tej materii, która została dość dobrze opisana. I przypomnę. Z jednej strony, zlikwidujemy lukę prawną, z drugiej strony, zaktualizujemy rejestr, bardzo istotny i bardzo ważny dla wiedzy tych, którzy zajmują się bezpieczeństwem. I po trzecie, zlikwidujemy od razu pewną istniejącą dyskryminację.